Ma ona bezpośredni wpływ na życie codzienne obywateli, na przykład prognozy pogody powstają w oparciu o dane generowane przez przemysł kosmiczny. Działalność tego typu jest siłą napędową innowacji i konkurencyjności, zwłaszcza w obszarze tzw.

Dane generowane przez przemysł kosmiczny mają kluczowe znaczenie dla jej rozwoju.

Dla realizacji tego projektu konieczne jest udoskonalenie technik mapowania ziemi oraz nawigacji satelitarnej, które są odpowiednio celami unijnych programów Copernicus i Galileo. W kontekście czekających nas wyzwań konieczna jest ściślejsza koordynacja polityki kosmicznej Unii Europejskiej. Liczba zainteresowanych stron państwa członkowskie, Europejska Agencja Kosmiczna, a także sama UE utrudnia optymalizację procesu decyzyjnego i ogranicza skuteczność wdrażania podjętych decyzji. Głównym celem Unii powinno być zagwarantowanie lepszej koordynacji działań pomiędzy różnymi podmiotami oraz bardziej skutecznego zarządzania zasobami publicznymi. W tym kontekście należy wspomnieć o strukturze finansowania polityki kosmicznej Unii, która skupia się na rozwoju już istniejących programów. Pomijając całkowicie nowe inicjatywy, Unia wyklucza możliwość aktywnego uczestnictwa nowych państw członkowskich, które dopiero stawiają pierwsze kroki w polityce kosmicznej. W związku z tym chciałbym zapytać, jak Komisja Europejska zamierza zachęcać nowe państwa członkowskie do bardziej aktywnego uczestnictwa w programach kosmicznych Unii?